Gospodine predsjedniče, želim reći da sam glasovala i za ovu rezoluciju, budući da je javna nabava izuzetno važan faktor u gospodarstvu svake zemlje, a i Europske unije koja potiče integraciju svih zemalja u zajedničko gospodarstvo, dakle i onih partnera trgovačkih Europske unije.

Po prvi put će zakonodavac javno odrediti javnu suradnju i postavljat će ugovor između javnih tijela i određenih subjekata.

Postojati će novi kriteriji dodijele, jednostavniji sustav, veća sigurnost postupaka te pojednostavljenje elektronskog postupka također. Ipak, konačni korak je na državama članicama koje će trebati implementirati ovu direktivu u nacionalna zakonodavstva.